Señor Presidente, estamos debatiendo la historia de un éxito, el hecho de que Sudán haya llegado tras años de conflicto y de una manera pacífica y democrática a un proceso complejo de secesión de acuerdo con los criterios que establece el Derecho internacional el derecho a la autodeterminación de aquellas poblaciones sometidas a dominación extranjera, colonial o racista y de aquellas poblaciones que, a través de una resolución del Consejo de Seguridad o de un acuerdo entre las partes, acuerdan la secesión. Esto también ha sido un éxito de la Unión Europea, que ha apoyado y ha acompañado el proceso electoral, igual que lo va a hacer próximamente en Chad o en Uganda. Esperemos que la Unión Europea se ponga a la cabeza de la comunidad internacional en el apoyo al nuevo Estado que surja tras el referéndum en Sudán, para solucionar todos los problemas que quedan pendientes y que se han mencionado aquí, desde los retornados hasta los recursos naturales.